Pani Przewodnicząca! Tym razem roczne sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji nie było takie rutynowe jak zazwyczaj. Może dlatego, że poświęcono sporo czasu dwóm bardzo poważnym podmiotom z jednej strony producentom samochodów ciężarowych, którzy zbudowali kartel podwyższający ceny za te pojazdy na rynku europejskim, a z drugiej strony na przykład firmie Google. Chcę zwrócić uwagę, że ta zgoda na sali co do konieczności potępiania praktyk podnoszenia cen, niezapewniania konkurencyjności, pomimo pewnej wewnętrznej zgodności bardzo często jest powierzchowna. Przypomnę także, że polityka konkurencji musi być zorientowana na zapewnienie równych warunków działania wszystkim podmiotom we wszystkich sektorach i że to jest właśnie kamień węgielny europejskiej społecznej gospodarki rynkowej.